Frau Grossetête, ich möchte Ihnen das sagen und ich möchte Ihnen auch für Ihre Gesprächsbereitschaft und für Ihr Entgegenkommen danken.

Aber ich stehe hier nicht als Ihr Feindbild, das möchte ich Ihnen auch sagen.

Ich sage Ihnen auch, für uns in der Landwirtschaft ergeben sich Fragen.

12. Mai dieses Jahres ebenfalls als Agrarier eine Entschließung eingebracht, hier breit abgestimmt, dieselben Themen diskutiert.

Bei uns kann kein Landwirt ein Antibiotikum einsetzen, ohne dass das vorher vom Tierarzt genehmigt und auch dokumentiert wurde. Die Dokumentation ist aufzubewahren, und sie ist vorzulegen.